Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die kombinierte Erlaubnis von Arbeit und Aufenthalt für Drittstaatsangehörige in der EU wurde de facto als Tiger gestartet und ist wie es in einem Sprichwort heißt als Bettvorleger gelandet. Mitnichten wird damit das Tor für eine wirklich vereinfachte Regelung für Drittstaatsangehörige,

Auch deshalb nicht, weil mehr und mehr jedweder Aufenthalt an Arbeit gekoppelt wird. Das mag ja in vielen Fällen gut sein, aber es gibt nur noch diesen Fokus, und das halten wir für schwierig. Mehr noch aber ist die Richtlinie unserer Meinung nach deshalb kein Schritt in die richtige Richtung, weil erstens der Geltungsbereich kleinlich ist. Er ist kleinlich und provinziell geregelt. Nicht nur, dass die Regelung nur für den ausstellenden Mitgliedstaat gültig sein soll und nicht für die EU als Ganzes, aber davon redet ja schon gar keiner mehr.

Überall entstehen einzelne Richtlinien, und damit entstehen unterschiedliche Kasten von Drittstaatsangehörigen mit unterschiedlichen Rechten. Das Zweite ist Es gibt doch keine wirkliche Erleichterung und rechtliche Harmonisierung, und zwar schon deshalb nicht, weil die Mitgliedstaaten in allen Fragen tatsächlich das Sagen haben, z. B. wer den Antrag auf Erlaubnis zu stellen hat, Arbeitgeber oder Arbeitnehmer. Macht das der Arbeitgeber, kommt der Antrag beim potenziellen Arbeitnehmer

wird. Er hat überhaupt keine Möglichkeit, sich rechtlich in irgendeiner Form zu äußern. Außerdem kritisieren wir, dass ein Antrag dann für unzulässig erklärt werden kann, wenn der Mitgliedstaat Kontingente für den Arbeitsmarkt festlegt. Drittens ist positiv das halte ich auch der Berichterstatterin zugute dass Rentenansprüche anerkannt werden. Aber es ist doch völlig inakzeptabel, dass es keine völlige Gleichbehandlung mit den einheimischen Arbeitnehmern gibt. Erhebliche Einschränkungen soll es nämlich geben und zwar je nach Kaste bei beruflicher Bildung, bei sozialen Leistungen,

z. B. für Familienangehörige, und beim Zugang zu öffentlichem Wohnraum. Das kann man wirklich nicht akzeptieren. Wenn man das zur grundlegenden Richtlinie macht, ist das ein Fehler, und man kann das nicht unterstützen. Deswegen lehnen wir das auch ab.